Pues, justamente, Señorías, creo que tenemos en la lucha contra la evasión fiscal, en la lucha contra los paraísos fiscales, en la lucha contra el hecho de que las multinacionales no paguen correctamente sus impuestos en cada país, en la lucha contra la competencia desleal entre Estados dentro de la Unión Europea una conciencia unánime en Europa. Hay una alarma social total para que Europa responda a esos problemas. Y ahí tenemos una oportunidad fantástica para que Europa responda a esos problemas, siendo más Europa y haciendo mejor Europa. La hoja de ruta que marca TAXE 2, junto con la que marcó TAXE 1, yo creo que es una hoja de ruta bien fundada, que tiene una amplia mayoría, una amplia mayoría política entre los grandes grupos de la Cámara. Y creo que tiene que tener en este momento dos urgencias fundamentales. En primer lugar —y lo digo con orgullo—, el señor Moscovici y la Comisión lideran la iniciativa en este terreno, y queremos que siga siendo así, pero tenemos una enorme preocupación, porque el Consejo paraliza muchas veces las iniciativas. Yo quiero reivindicar aquí que se utilicen incluso las mayorías reforzadas —si es necesario— para que esto avance. Y, en segundo lugar, quiero terminar también reivindicando una agencia tributaria europea. Creo que es el momento de ir creando una agencia tributaria para que encamine y dirija toda la política desde Europa en materia fiscal.